Declarațiile ministrului de externe Sebastian Kurz privind alocațiile acordate copiilor români care trăiesc legal în Austria, respectiv intenția ca plata acestora să se facă la nivelul cuantumului din România, demonstrează o iresponsabilitate inacceptabilă pentru un ministru al unui stat care face parte din Uniunea Europeană. Vreau să cred că a fost vorba doar de un moment de liniște intelectuală profundă a unei persoane lipsite de experiența funcției publice. După cum nu vreau să cred că românii sunt buni pentru cei din vestul Europei doar să le ridice casele, să le curețe gunoaiele ori să le apere frontierele. Alocațiile pentru copii nu constituie doar un drept, ci și o obligație a statului în care părinții acestora trăiesc și muncesc în mod legal, iar acestea trebuie plătite la fel, indiferent de rasă sau naționalitate.